Mais je crois qu'il est aussi important que nous puissions donner une vue d'ensemble à ce qui est un projet d'ensemble.